Das sollte bei uns im Haus zu einer Atmosphäre der Verlässlichkeit, des Einsatzwillens, der Verantwortung und auch des gegenseitigen Respekts führen. Das wären zumindest mein Wunsch und auch der Wunsch meiner Fraktion.

Die Generation meines Großvaters war die Generation, die noch Krieg führen musste auf diesem Kontinent, die Generation meines Vaters war die Generation, bei der zumindest weitgehend Frieden herrschte in Europa, aber die Hälfte Europas hinter dem Eisernen Vorhang in Unfreiheit leben musste.

Deswegen sollten wir nie vergessen, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, hier zusammenzusitzen.

Wir hatten eine stabile Wahlbeteiligung, wir hatten ein klar pro europäisches, starkes, demokratisches Ergebnis bei der Europawahl. Der Durchmarsch der Rechtsradikalen ist gestoppt

Ein herzliches Dankeschön dafür. Ich lehne es ab, von einem interinstitutionellen Kampf zu reden. Ich habe Respekt vor allen Institutionen auf europäischer Ebene. Aber klar ist, dass sich die Macht einer Idee durchgesetzt hat, nämlich der Idee, dass man vor Abstimmungen, vor Wahlkämpfen den Menschen sowohl Inhalte präsentiert als auch das Personal, mit dem man nachher diese Inhalte umsetzen will. Die Macht dieser Idee hat sich durchgesetzt. Und wenn in allen Bereichen von Europa in Europa die Rede von mehr Demokratie ist, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann ist der logische nächste Schritt Wenn Demokratie gefordert wird, dann sind die Entscheidungen, die für die Zukunft wichtig sind, in einem Parlament zu fällen.

Für uns als EVP Fraktion wird das der Rahmen sein, die Grundlage, auf der wir jetzt die Inhalte anpacken. Uns ist wichtig Wachstum, uns ist wichtig der Respekt vor der nationalen Ebene, uns ist wichtig, dass wir die Lektionen aus der Krise gelernt haben, die Bankenregulierung umsetzen und das Schuldenmachen in Europa beenden. Und uns ist wichtig, dass wir mit unseren Nachbarn Stabilität entwickeln, vor allem im Osten Europas. Der Grundsatz, den wir brauchen, um die Zukunft anzupacken, ist ein Bewusstsein und ein Werben bei den Bürgern in Europa dafür, dass wir offen sein müssen für Reformen. Reformen, Veränderungen sind der Schlüssel für die Zukunft. Wenn Europa bereit ist, aufzubrechen, wenn Europa bereit ist, sich zu verändern in den heutigen Rahmenbedingungen der Welt, dann wird Europa eine wunderbare Zukunft haben!